Wir sollten also auf der einen Seite Etikettenschwindel verhindern, um lange Transportwege und Ähnliches zu verhindern. Wir sollten sehr wohl eine Definition lokaler Produkte vornehmen. Wir sollten den Schutz der Herkunftsbezeichnung wahrnehmen. Aber wir sollten das alles nicht europäisch zentralistisch reglementieren.